des programmes de recherche financés quinze à vingt fois sans coordination

Je propose une idée, c'est que nous confiions à un auditeur indépendant l'audit de la dépense publique sur les trois échelons européen, nations et les exécutifs locaux.

Voilà une idée que je propose pour l'analyse et une meilleure gestion de nos dépenses publiques à l'échelle du continent.